Lankijczycy przez wiele lat doświadczali terroru ze strony Tamilskich Tygrysów. W końcowym okresie konfliktu według raportu ONZ zbrodni dopuszczała się również armia.

Apeluję do rządzących o kontynuowanie działań na rzecz rozwiązania problemów politycznych, gospodarczych i społecznych. Podstawą jest decentralizacja, dzięki której poszczególne grupy uzyskają kontrolę nad administracją lokalną w ramach zjednoczonego państwa.

Poważne zaniedbania w dziedzinie praw człowieka potęguje wciąż wszechobecna przestępczość, której efektem są tajemnicze zaginięcia i szalejąca korupcja. Liczę na pomoc Wspólnoty w budowaniu demokracji w Sri Lance.